virðulegi forseti ég er ekki jafnsammála háttvirtum þingmanni nú í síðara andsvari mínu vegna þess að við erum annars vegar að tala um viðbrögð sem verða í stjórnsýslunni sem skrifa má á fákunnáttu eða vanþekkingu þar ber okkur skylda til að tryggja fræðslu og þekkingu á málum þannig að það sé bara farið að reglum og vinnubrögðum eins og best gerist alls staðar hins vegar erum við líka að stríða við ákveðnar geðþóttaákvarðanir og af því að hér hefur til dæmis borist í tal í morgun aðfinnslur varðandi ferli við mannaráðningar og það er mjög mikilvægt að í stjórnsýslunni hjá okkur sé skilið milli faglegrar og pólitískrar ráðningar það hefur ekki verið gert hingað til og mjög erfitt að bregðast við þeim málum jafnvel þó að það sé búið að gera aftur og aftur aðfinnslur úr svona

sömuleiðis gildir það sama um stjórnsýsluúttektir stjórnsýsluúttektir koma með kannski mikla gagnrýni á vinnubrögð og ef við skulum segja ráðherra leyfir sér að viðhafa sömu vinnubrögðin áfram og maður kemur með

þá stendur bara gjarnan orð á móti orði um hvernig var farið með ábendingarnar og eftir situr gapandi tóm þetta leysist ekki í ræðustóli alþingis þetta þarf að leysa öðruvísi eftirlitshlutverkið sem við fáum í gegnum stofnanirnar er þess eðlis að við verðum að vera með góð tæki til að tryggja að þau skili sér